Madame la Présidente, mes chers collègues, j'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment bizarre.

Mais c'est un peu ce sentiment là que j'ai et que je voulais, d'abord, exprimer en débutant cette intervention.

La France avait pris la décision, avec l'Union européenne, de tenter d'endiguer le problème par la diplomatie et la politique. C'était une politique juste, je ne la critique pas mais, ce que je critique, c'est que nous n'ayons pas eu un plan B.

d'intervenir, si nous étions concernés. Il reste ce problème, qui n'est pas simple, de la relation de la France avec un pays qui a avec elle un passé colonial.

Politiquement, quand demain, il faudra réorganiser le Mali je crois qu'il y a deux ans, nous avions le Président malien, ici, qui nous a raconté qu'il était le meilleur rempart contre le terrorisme

avez aussi une situation où le Mali est un fail state Ce n'est pas un État capable.

On nous dit qu'il y aura une force d'intervention africaine. Arrêtons!

Nous ne pouvons pas et personne ne peut créer un état de droit par une intervention militaire ça ne marche pas?

Mais nous ne serons crédibles que si nous ne laissons pas les soldats français seuls au Mali.